Die Europäische Union und die Türkei pflegen sehr gute wirtschaftliche Beziehungen, und natürlich gilt es, den Handel mit der Türkei weiter auszubauen und so ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum für die Europäische Union einerseits und die Türkei andererseits herbeizuführen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich den Initiativbericht, der aktuelle Entwicklungen, der Handlungsbeziehungen thematisiert, auch wenn diese nicht ausschließlich positiv zu sehen sind. Ich möchte hier Themen wie die Bekämpfung von Produkt und Markenpiraterie, Einfuhrbeschränkungen für pharmazeutische Artikel, aber auch Ungereimtheiten im Bereich des

Insbesondere möchte ich aber auf die den Bestimmungen der Zollunion widersprechenden protektionistischen Maßnahmen der Türkei im Bereich des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten hinweisen. Die Türkei hat im landwirtschaftlichen Sektor einen Beschäftigungsanteil von über 26 Es ist daher verständlich, wenn dem Agrarbereich und den darin beschäftigten Landwirten besondere Bedeutung beigemessen wird. Dies darf auf keinen Fall zulasten der europäischen landwirtschaftlichen Betriebe und gegen die Leitlinien der Zollunion geschehen. Bestehende Hemmnisse und protektionistische Maßnahmen der Türkei müssen im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen schnellstmöglich abgebaut werden. Dem Export von qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten aus der Europäischen Union darf nicht mit unfairen, den Handel hemmenden Maßnahmen ein Riegel vorgeschoben werden.